Hvala za besedo, gospod, podpredsednik. Spoštovani zbor! Delovanje in pravni temelj za botanični vrt Univerze v Ljubljani še vedno temelji na mnenju vlade iz leta tisoč devetsto dvaindevetdeset, v katerem je zapisano, da se vrt do vzpostavitve novega vrta na Večni poti financira iz pedagoške dejavnosti samo v obliki štirih vrtnarjev. Botanični vrt Univerze v Ljubljani je v že skoraj dvestodesetletnem neprekinjenem delovanju ta dogovor že davno presegel, da ne rečem prerasel. Z osebnim angažiranjem vodstva in zaposlenih je botanični vrt kljub svoji majhnosti in nesistemskim financiranjem ter neustrezno kadrovsko zasedbo med svetovnimi botaničnimi vrti prepoznan. Dosegel je praktično vse, kar je na tem področju mogoče. S skromnimi sredstvi in čedalje večjo odvisnostjo od tržne dejavnosti vrta bo težko na tako visokem nivoju vzdrževati osnovno dejavnost, kaj šele investirati v njegove nadgradnje. Ker je botanični vrt prepoznan kot kulturno-izobraževalna ustanova nacionalnega pomena in kulturni spomenik, vaju, spoštovana ministra, doktor Jernej Pikalo in Zoran Poznič, vprašujem, kdaj se bo pripravil dokument, na podlagi katerega se bo za Botanični vrt Univerze v Ljubljani uredilo sistemsko financiranje, na podlagi katerega se bo vrt lahko kadrovsko okrepil, nadgradil svojo dejavnost ter na podlagi prejetih priznanj in certifikatov nadalje skrbel za varovanje rastlinskih vrst. obema ministroma se že vnaprej zahvaljujem za njun odgovor. Hvala lepa.